forseta hefur borist bréf frá formönnum þingflokka samfylkingarinnar og vinstri hreyfingarinnar græns framboðs þar sem farið er fram á samkvæmt sjöttu greinar þingskapa að kosið verði á ný í sjö fastanefndir þingsins í bréfinu er þess jafnframt farið á leit að áður greindar kosningar fari sem fyrst fram af þeirri ástæðu hef ég tekið á dagskrá sem annað mál á fundinum kosningar